sjö hundruð níutíu og eitt flyt ég frumvarp til laga um breytingu á lögum um ríkisendurskoðun ásamt níu öðrum þingmönnum háttvirtur þeim gunnari svavarssyni höskuldi þórhallssyni steingrími j sigfússyni steinunni valdísi óskarsdóttur guðjóni a kristjánssyni helga hjörvar ögmundi jónassyni ellert b schram og siv friðleifsdóttur í frumvarpinu er lagt til að breyta annarri grein laga

sem í dag hljóðar svo með leyfi forseta að forsætisnefnd alþingis ræður forstöðumann stofnunarinnar til sex ára í senn og nefnist hann ríkisendurskoðandi

hljóði svo með leyfi forseta alþingi kýs forstöðumann stofnunarinnar til sex ára í senn og nefnist hann ríkisendurskoðandi og lög þessi öðlist síðan þegar gildi greinargerðin sem fylgir með frumvarpinu er svohljóðandi með leyfi forseta með frumvarpinu er lagt til að alþingi kjósi ríkisendurskoðanda í stað þess að forsætisnefnd alþingis ráði hann yrði þá ráðning ríkisendurskoðanda færð til sama horfs og gilt hefur frá upphafi varðandi umboðsmann alþingis fyrstu lögin um umboðsmann alþingis eru frá nítján hundruð áttatíu og sjö og var þá þegar lögfest að alþingi kysi umboðsmann í greinargerð með frumvarpinu segir um þetta atriði að þetta sé sama fyrirkomulag og viðhaft sé í danmörku og að ætla megi að það sé til þess fallið að auðvelda umboðsmanni störf sín ef hann sækir umboð sitt beint til meiri hluta þess þings sem situr hverju sinni flutningsmaður frumvarpsins var þáverandi forsætisráðherra steingrímur hermannsson og vísaði sérstaklega hann til þessa rökstuðnings í framsöguræðu sinni fyrir frumvarpinu með lögum númer tólf nítján hundruð áttatíu og sex var ríkisendurskoðun færð undir vald alþingis rökstuðningurinn vísaði einkum til þess að stjórnarskráin færði alþingi vald í hendur til þess að ákveða fjárveitingar því væri það rökrétt að á vegum löggjafans færi fram endurskoðun á því hvernig framkvæmdarvaldið sem annast framkvæmd fjárlaga hafi nýtt fjárlagaheimildir alþingis og svo hvort farið hafi verið út fyrir þær var þá ákveðið að forsetar alþingis réðu í sameiningu forstöðumann ríkisendurskoðunar á þeim tíma voru forsetarnir þrír í deildaskiptu alþingi einn fyrir neðri deild annar fyrir efri deild og sá þriðji fyrir sameinað alþingi lögunum var síðanbreytt nítján hundruð níutíu og sjö til samræmis við breytingar sem urðu nítján hundruð níutíu og eitt á skipulagi alþingis þegar deildaskiptingin var afnumin og ákveðið að alþingi starfaði aðeins í einni málstofu í stað forseta alþingis var ráðningarvaldið fært til forsætisnefndar alþingis sem samanstendur af forseta alþingis og varaforsetum þess hafa ber í huga að samkvæmt tíundu greinar þingskapalaganna frá nítján hundruð níutíu og eitt sker forseti úr ef ágreiningur verður í forsætisnefndinni þetta þýðir að í raun er það vilji forseta sem ávallt ræður því að þótt allir varaforsetar séu á einu máli dugir það ekki til ef ágreiningur er við forseta alþingis sérstök ástæða er til þess að vekja athygli á því að ríkisendurskoðanda verður ekki vikið úr störfum nema með samþykki alþingis rétt eins og gildir varðandi umboðsmann alþingis verður að telja eðlilegt í ljósi þessa og í fullu samræmi við löggjöf um umboðsmann alþingis að gera þá breytingu á lögunum um ríkisendurskoðun að ríkisendurskoðandi verði kosinn af alþingi virðulegi forseti þetta er meginefni frumvarpsins að færa til sama horfs kosningu og val á nýjum ríkisendurskoðanda og gildir varðandi umboðsmann alþingis báðar þessar stofnanir heyra undir alþingi beint og það er eðlilegt að sama fyrirkomulag sé um ráðningu og brottvikningu ef til þess kynni að koma rökstuðningurinn fyrir því að í upphafi var tekið upp það fyrirkomulag varðandi umboðsmann alþingis fyrir tuttugu árum að alþingi kysi hann

hann er sá að það styrkir umboðsmann í sínu starfi að styðjast við meiri hluta alþingis

í störfum sínum eins og hann á að vera bæði óháðan framkvæmdarvaldinu og óháðan forseta alþingis sjálfum sama röksemd á auðvitað við um ríkisendurskoðanda og þess vegna er eðlilegt að hafa fyrirkomulagið með sama hætti það er það nú þegar að hálfu leyti hvað varðar brottvikningu ríkisendurskoðanda að honum verði ekki vikið úr embætti nema með samþykki meiri hluta alþingis þess vegna er lagt til og við gerum það þessir tíu flutningsmenn að stíga skrefið hvað varðar embætti ríkisendurskoðanda til fulls og samræma það því sem alþingi ákvað að gilti varðandi umboðsmann alþingis nú er einmitt lag og kjörið tækifæri til þess að taka þessa lagabreytingu fyrir og til umræðu hér á alþingi því að núverandi ríkisendurskoðandi hefur tilkynnt að hann muni láta af störfum síðar á þessu ári og þá er einmitt heppilegt fyrir alþingi að breyta lögunum ef til þess er vilji og gera það sem fyrst eða á næstu vikum þannig að nýr ríkisendurskoðandi yrði þá valinn með þeim hætti sem frumvarpið gerir ráð fyrir virðulegi forseti ég legg svo til að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til

og allsherjarnefndar að vísu var málinu núverandi lögum um ríkisendurskoðun frá nítján hundruð níutíu og sex þegar þau voru hér til meðferðar sem frumvarp vísað til sérnefndar en ekki allsherjarnefndar það kann að helgast af því að þá voru flutningsmenn forseti alþingis og að ég held varaforsetar líka þannig að ég legg það svolítið í dóm forseta hvort hann telur eðlilegt að hafa sama fyrirkomulag og nítján hundruð níutíu og sjö og hlíti niðurstöðu hans í þeim efnum ef hann telur það